Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Diese Entwicklung von FinTechs und Digital Finance birgt große Innovationschancen, Chancen auf neue Angebote, auf härteren Wettbewerb, auf günstigere und zugänglichere Finanzprodukte. Aber gleichzeitig sehen wir, wie derzeit die BigTechs also Amazon, Microsoft, Google, Facebook auf die Märkte der Finanzmärkte gehen und hier eine neue Gefahr für die Konzentration wirtschaftlicher Macht einhergeht. Diese Konzentration wirtschaftlicher Macht passt nicht in die soziale Marktwirtschaft. Dem müssen wir entgegentreten durch zwei zentrale Instrumente Erstens braucht Europa eine eigene öffentliche, von der Europäischen Zentralbank herausgegebene digitale Währung. Und zweitens müssen auch für die großen Anbieter die gleichen Regeln gelten wie für die herkömmlichen Finanzmarktakteure, also Geldwäschekontrollen, know your customers keine grauen Zonen mehr für Geldwäsche und Finanzkriminalität.